Am votat în favoarea acestui raport, deoarece evaziunea fiscală transfrontalieră obligă statele membre la colaborare în vederea soluționării problemei. Noul cadru de cooperare legislativă, adoptat în ultimii doi ani, facilitează dezvoltarea de noi instrumente de către Comisie și statele membre. Dar, chiar și în acest context, e nevoie de o intensificare a schimbului de informații și de o respectare a standardelor minime de bună guvernanță fiscală. Unul dintre instrumentele pe care ar trebui să l tratăm cu seriozitate este reprezentat de înlăturarea obstacolelor fiscale din calea tranzacțiilor transfrontaliere. Nivelul din ce în ce mai ridicat la care a ajuns evaziunea fiscală în România, cu mult peste media europeană, a determinat prioritizarea problemei la nivel național. Această situație a determinat crearea unui comitet interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale de către fostul guvern de dreapta.